Und wir haben es auch gemacht vor dem Hintergrund des Versuchs, keine Denkverbote zu erteilen, keine Vorfestlegung zu machen. Das ist natürlich jetzt auch ein Stück das Problem, dass jeder gerne ganz bestimmte Festlegungen gehabt hätte der eine die, der andere jene. Wir haben versucht, einen Kompromiss zu finden, und ich finde, wir sollten versuchen, diesen Kompromiss auch auszuhalten und auch per Beschluss hier heute zu sanktionieren. Ich bedanke mich sehr bei vielen Kollegen, bei den Berichterstattern und Schattenberichterstattern, mit denen wir das gemeinsam so erreicht haben.

Aber es bietet vielleicht die Chance, eine Ausgangslage zu sein mehr ist das ja nicht eine Ausgangslage für die nächsten Debatten, auch Fragestellungen.

festgestellt oder anerkannt, dass es auch weiterhin europäische Ziele und Zwischenziele geben muss für die Zeit nach 2020 bis 2050. Aber wir haben uns z. B. klar mit Mehrheit und das war eine relativ eindeutige Mehrheit dagegen ausgesprochen, ein einziges verpflichtendes Ziel für 2030 von 40 bis 45 für erneuerbare Energien festzulegen. Wir haben in diesem Bericht versucht, auch